Do skutecznej walki z przestępczością związaną z handlem kobietami, także z prostytucją, stręczycielstwem, kuplerstwem, z tym wszystkim, co jest związane z tą działalnością, wymagane jest odpowiednio dobre prawo, ale też w tym sensie surowe prawo, takie które będzie skutecznie odstraszać sprawców przestępstw.

Ale pamiętajmy też, że gdzieniegdzie prawo jest już stosunkowo ostre, ale ono nie jest egzekwowalne. Jest bardzo ważne, aby władza polityczna miała zrozumienie dla potrzeby skutecznego wykorzystywania tych przepisów, które zostały już w poszczególnych krajach uchwalone. Tak bowiem się składa, np. w Polsce, że występuje powszechny proceder działania tzw. tirówek, to się tak określa, czyli pań, które świadczą usługi seksualne przy drogach.

To jest przestępstwo. Z tym trzeba walczyć, trzeba wykorzystywać przepisy, które są.